Herr Präsident! Mahatma Gandhi sagte Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation erkennt man daran, wie sie ihre Tiere behandelt. Tierschutz für Versuchstiere ist ein wichtiges, heikles Thema, das viele gern ignorieren würden. Aber es ist äußerst sensibel, insbesondere, wenn es um Forschung an Affen und sogar Menschenaffen geht. Wir wissen das von den Reaktionen der Öffentlichkeit. Die Kommission stand unter großem Druck.

Sie haben sehr gute Vorarbeit geleistet, Sie haben wichtige Verbesserungen für den Schutz von Versuchstieren aufgenommen, wie etwa die Vorabgenehmigung aller Versuche sowie eine Nachkontrolle aller Versuche.

Auch das höchst umstrittene Thema der Versuche an nichtmenschlichen Primaten hat die Kommission gut gelöst Die Versuche wurden auf lebensbedrohende Krankheiten und auf Hirnkrankheiten begrenzt. Leider wurde der Kommissionsvorschlag durch die Abstimmung in den Ausschüssen in vielen Details grob verbessert. So wurden die Standards, die ich gerade aufgelistet habe, durch die Abstimmung im Landwirtschaftsausschuss sogar ins Gegenteil verkehrt. Nur ein Beispiel Nach dem Votum im Landwirtschaftsausschuss wird ein Versuch, wenn er nach 60 Tagen von den Behörden noch keine Genehmigung bekommen hat, automatisch genehmigt. Das ist doch ein unhaltbarer Zustand für Europa! Deshalb mein Appell an die Kollegen Lesen Sie sich das durch, worüber Sie morgen abstimmen, und folgen Sie nicht einfach den Stimmführern! Ich bin dem Berichterstatter dankbar, dass er auf den letzten Metern nun doch zu einigen Kompromissen bereit ist. Ich freue mich darüber, dass Neil Parish morgen einen mündlichen Antrag einzubringen gedenkt, durch den die Genehmigungsdauer der Projekte eindeutiger geregelt wird. Schade ist jedoch, dass Artikel 15 nicht durchkommt. In Artikel 15 wird die Möglichkeit für einige Mitgliedstaaten geschaffen, noch härtere, schärfere Standards beizubehalten, wie es z.

in den Niederlanden der Fall ist.

Das ist auch nicht in allen Punkten wahr!